Eso es lo que hará este Parlamento si aprueba mañana la enésima resolución sobre Venezuela. Esta cámara, con Antonio Tajani a la cabeza, reconoció al autoproclamado Juan Guaidó como presidente de un país que —aunque a ustedes no les guste— tiene un Gobierno y un presidente democráticamente elegidos. El intento de golpe de Estado fracasó y, justo cuando Guaidó se sube a la mesa de diálogo en Barbados, vuelven las presiones. Ustedes siguen la hoja de ruta marcada por los Estados Unidos para derrocar a Maduro. Pero no todo vale. La Unión Europea debe respetar el Derecho internacional, la no injerencia en las decisiones soberanas de los pueblos, y levantar las sanciones. Se dicen preocupados por el pueblo venezolano, pero exigen medidas que le generarán aún más sufrimiento. Señora Mogherini, deje de amenazar con sanciones y siga reclamando diálogo y moderación, por favor. La Unión Europea debe apostar por el diálogo y dejar que el pueblo venezolano decida su futuro. Es decir, la Unión Europea debería actuar de forma democrática.